W tym miejscu również dziękuję koledze posłowi Cristianowi Dan Predzie za kontynuowanie tej drogi rocznych i wielowymiarowych sprawozdań o prawach człowieka w świecie. Chciałbym zauważyć, że głównym celem sprawozdań jest zapewnienie spójności pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi politykami Unii w zakresie poszanowania praw człowieka i wartości demokratycznych, dlatego tak dużą wagę przykładamy do tej współpracy, która pomiędzy instytucjami europejskimi i jej delegacjami poza granicami funkcjonuje po to, aby wszystkie te instytucje mówiły jednym spójnym głosem. Chciałbym z zadowoleniem powitać przyjęcie nowego planu działania na rzecz praw człowieka do roku

To ważne narzędzie, które daje możliwość nie tylko zaangażowania i współpracy na rzecz promocji praw człowieka, ale istotnej zmiany w wielu krajach członkowskich. Tutaj dziękuję panu Stavrosowi Lambrinidisowi, który wymienił liczne kraje w trakcie spotkania w Podkomisji Praw Człowieka, gdzie udało się uzyskać istotne postępy. Chciałbym podkreślić istotność kwestii wolności myśli, sumienia, religii i wyznania. To pozostaje nieustannym wyzwaniem. Wiele mniejszości, szczególnie chrześcijanie na Bliskim Wschodzie, w licznych miejscach w świecie są prześladowani, ranieni, torturowani i zabijani, a ich miejsca zgromadzeń, nie tylko chrześciajan, ale licznych innych mniejszości religijnych, są niszczone.